Vi veste, da jaz vas cenim in tudi spoštujem vse gospodarske aktivnosti, ki jih imate po Sloveniji in predvsem za glede rasti in razvoja cele države. Ampak tu so plehki odgovori. To niso odgovori taki, ki nam bi dali pol zaupanje. In to veste, samo koliko časa se jaz borim skupaj s civilno iniciativo, ker tukaj ne se ne gre za, golf igrišče, se ne gre za hotel, kar ste odgovoril, in tu nas zelo veseli. Tu se gre za klasično jahalno šolo, visoko klasično jahalno šolo, avstrijsko, ki je bil ponos za Slovenijo v celem svetu. Zdaj pa tam obračamo enega andaluzijca in enega konja francoza, ki se meče na tla tako kot v cirkusu. To ni šola jahalna Lipice. To je čista degradacija šole. Nimamo niti enega trenerja več. Nimamo več, ne obstaja več jahalna šola lipiška. In to nas zelo užalosti. In glejte, kar se tiče članov nadzornega sveta, notri bi mogli biti po zakonu en iz Ministrstva za kmetijstvo, pa eden iz Ministrstva za kulturo. Jih ni. To bi morali biti noter. Niste jih dali. Celo Ministrstvo za kmetijstvo niti ni vedelo, da spada v zakon, o Lipici. Gospa prejšnja državna sekretarka Tanja Strniša me gleda z velikimi očmi, ko sem ji rekel, da je tudi njihova kompetenca noter. In njihove odgovornosti glede tega. Jih ni, niti ne vejo. Mi smo popolnoma degradirali, totalno našo Lipico. In to govorim z z odprtim, srcem, glejte, in bom zaradi tega tudi nekaj povedal, če mi ne vidimo rezultatov in da ne vidimo, da bo napredka v tem smislu, predvsem pa govorim samo o šoli, jahalni šoli. Mi bomo sklicali izredni odbor vseh treh ministrstev. In tu bo Odbor kmetijstva, gospodarstva, in kulture, na katerem se boste soočali vsi skupaj, in bomo enkrat jasno videli, kje je resnica. Saj jaz verjamem vam, ampak verjamem tudi civilni iniciativi in tam ne gre. Šola ne obstaja več. Se pravi, Lipice ne bo več. In to je bilo že v Dunaju predlog, da nam poberejo celo rodovno knjigo. To se že ...